In realtà gli effetti del riscaldamento globale sono un'emergenza già in atto e il termine profughi climatici è tristemente di attualità. Il vertice della settimana prossima si terrà a New York. Ebbene, è di pochi mesi fa, del marzo del 2014, un dato preoccupante che riguarda proprio gli Stati Uniti il 65 per cento degli intervistati di un sondaggio sa che il riscaldamento globale è in atto, ma la metà di essi non ritiene che comporterà gravi rischi o conseguenze. Noi chiediamo che l'Unione europea sia leader nel contrastare i cambiamenti climatici, anche confrontandosi in maniera produttiva con il mondo della scienza, con il mondo della divulgazione scientifica, dell'informazione e con il coinvolgimento del pubblico. Abbiamo sentito in quest'Aula quanto ci sia bisogno di un'informazione scientifica corretta, visto che qualcuno ancora non crede ai cambiamenti climatici. Chiediamo che l'Unione europea parli con una voce unanime e partecipi da protagonista ai negoziati climatici internazionali.